í ræðu hæstvirts forsætisráðherra á aðalfundi líú á dögunum komu fram ýmsar hæpnar fullyrðingar svo sem að það ríkti einhver sátt um núverandi fiskveiðistjórn það er af og frá þó svo að vissulega hafi umræðum um fiskveiðistjórnina verið skipulega ýtt til hliðar ég tel jafnvel að það séu miklar líkur á því að það hafi mátt muna mjóu að fráfarandi sjávarútvegsráðherra hafi dottið út eða fallið úr efsta sæti nú í suðurkjördæmi á dögunum í prófkjöri sjálfstæðisflokksins fyrir árna johnsen þrátt fyrir að hann hafi vissulega gert tæknileg mistök það er vegna þess að hæstvirtur ráðherra fráfarandi var í forsvari fyrir mjög umdeilt kerfi sem hefur leikið sjávarbyggðir sunnlendinga mjög grátt svo sem vestmannaeyinga og suðurnesin þannig að það er langt frá því að það sé einhver sátt um þetta kerfi það kom einnig fram í ræðu hæstvirts forsætisráðherra á þingi líú að hann ætlaði sér að eyða óvissunni um núverandi kerfi og hann ætlaði að tryggja það í sessi hann var með þessari yfirlýsingu að koma í raun grímulaust fram um það að sjálfstæðisflokkurinn ætlaði að færa sameiginlega auðlind þjóðarinnar í einkaeign

vegna þess að kerfið hefur engu skilað nema tjóni fyrir þjóðina það hefur höggvið djúp skörð í byggðir landsins og það eru allar líkur til þess að það muni halda áfram að gera það nú berast fréttir meðal annars norðan úr grímsey að þaðan sé verið að selja aflaheimildir ekki er heldur hægt að sjá á rekstrarniðurstöðum fyrirtækjanna að þetta kerfi sé að skila einhverju skuldirnar hafa vaxið gríðarlega frá árinu nítján hundruð níutíu og fimm hafa þær farið úr níutíu milljörðum og í ár í tvö hundruð sextíu og fimm milljarða það er ekki þannig að þessar skuldir séu komnar til vegna einhverra fjárfestinga í greininni heldur hafa þessir milljarðar steymt út úr greininni og þetta samsvarar bráðum tveimur kárahnjúkastíflum sem hafa farið út úr greininni með þessum hætti þannig að þetta kerfi hefur í raun engu skilað og ekki hafa tekjurnar aukist heldur útfluttar sjávarafurðir eru í svipuðum upphæðum þær voru fyrir fimm árum þannig að það er ekki hægt að sjá nein merki um það að þetta kerfi hafi skilað einu né neinu einnig ættu menn að huga að því að fyrirtækin sjálf eru metin verðmætari af bönkum landsins við það að vera brotin upp í stað þess að vera í áframhaldandi rekstri maður spyr sig því og